Pane předsedající, i já bych chtěl volat po určitém novém údělu, tzn. po tom heslu protože podle mého názoru stojíme na prahu určité doby, kdy by globální bohatství mělo být směřováno i vůči těm dneska nejchudším státům.

pravdě do očí a já velmi oceňuji tu zprávu, protože popisuje všechny krizové oblasti, ať je to migrace, ať je to obchod a finance, potravinové zabezpečení nebo zdravotnictví, změna klimatu, či bezpečnost, to všechno ve zprávě je podle mého názoru velmi pravdivě popsáno.

abychom z toho nevynechávali národní parlamenty a obecně členské státy a jejich občany. Je důležité do tohoto procesu zapojit nejen hledisko efektivity, ale i komunikace s těmi členskými státy, o kterých zde již bylo hovořeno. Musím vyzdvihnout, že ve zprávě se rovněž zmiňuje autor, pan Preda, o dopadu politik Evropské unie, které bychom měli zkoumat právě v oblasti zemědělství, obchodu a energetiky.

Já zde musím do jisté míry pokárat českou vládu, protože právě to hledisko, jak se zohledňují biopaliva a jaká je s nimi zkušenost nejen v zemědělství, ale i v dalších sektorech, tak v tomto třeba česká vláda zcela evidentně selhává, vybrala si tu nejméně náročnou cestu k naplnění kritérií, která Evropská unie stanovuje.